Ich frage mich, warum diesem Parlament die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags heute nur eine Aussprache wert ist und nicht doch eine Entschließung zu diesem wirklich lebenswichtigen Thema. Das wäre ein wichtiges und notwendiges Zeichen gewesen. Der Atomwaffensperrvertrag war die Konsequenz nach den US Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Die Drohung mit Atomwaffen ist kein politisches oder militärisches Mittel und darf es nie wieder sein. Doch auch zwei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Kriegs ist die Erde noch immer von Tausenden Kernwaffen verseucht. Der Bürgerkrieg in der Ukraine darf nicht der Anlass sein, den Vertrag zu gefährden. Im Gegenteil! Wir müssen diskutieren, welche Rolle die EU spielen soll, kann und, ja, besonders spielen will. Es ist doch unbestritten, dass es Hardliner auf verschiedenen Seiten gibt. Und doch haben am vergangenen Wochenende die fünf Atommächte China, Großbritannien, Russland, die USA und Frankreich eine gemeinsame Erklärung verfasst, die den Willen zu nuklearer Abrüstung und die diplomatische Konfliktlösung bekräftigt. Doch nicht nur hier in diesem Haus scheint das nicht von großem Interesse zu sein. Auch die Presse berichtet kaum darüber, obwohl genau solche Konferenzen gerade in dieser Zeit eine vertrauensbildende Maßnahme sein können und dem Friedenswillen aller Parteien Glaubwürdigkeit verleihen würden. Was diese Welt braucht, ist die Stärkung der Stimmen der Vernunft und eine ständige Politik der Entspannung. Atomwaffen bedrohen schließlich das Leben aller.